ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fimmti þingmaður norðausturkjördæmis í fyrstu umferð í annarri kolbrún halldórsdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður og í þriðju umferð hlynur hallsson tíundi þingmaður norðausturkjördæmis fyrir frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð guðjón a kristjánsson fimmti þingmaður norðvesturkjördæmis sigurjón þórðarson tíundi þingmaður norðvesturkjördæmis í annarri umferð en í þriðju umferð magnús þór hafsteinsson níundi þingmaður suðurkjördæmis hefst nú umræðan og tekur fyrstur til máls hæstvirtur forsætisráðherra halldór ásgrímsson